Signor Presidente, credo che gli obiettivi dell'Unione bancaria siano falliti in partenza, perché non vedo grandi benefici da tutta questa nuova architettura istituzionale. Alla base vi è un punto che ho già sottolineato più volte, ma che deve assolutamente essere ripetuto senza una vera e netta separazione bancaria secondo il modello della Glass Steagall non vi potrà mai essere alcuna ripresa della fiducia dei cittadini nei confronti degli interessi finanziari che oggi dominano l'Europa. Nel merito della proposta, stiamo costruendo un fondo di entità modesta e in caso di crisi a pagare dovranno essere i piccoli investitori, i risparmiatori e i cittadini. Andiamo inoltre a cedere ancora quote della nostra sovranità a organismi di dubbia legittimazione e i problemi alla base sono comunque sempre presenti. La maggiore e più redditizia attività dei grandi istituti europei è la speculazione sui mercati e prestare denaro a interesse è diventata un'attività secondaria se non si inverte questo trend l'economia non potrà mai ripartire e tutte le misure di cui discutiamo anche oggi sono perfettamente inutili.